Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich Frau Kollegin Sehnalová dafür danken, dass sie die ganzen Argumente, die hier jetzt in der Debatte wild und teilweise auch etwas seltsam durcheinandergewirbelt wurden, aufgegriffen hat, abgewogen hat, und am Ende zu dem Ergebnis kam, dass wir diesem Vorschlag zustimmen können. Es ist insgesamt ein guter Vorschlag. Wir haben im Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz der Vorsitzende, Malcolm Harbour, hat es vorhin nochmals erwähnt den Europäischen Datenschutzbeauftragten klipp und klar gefragt, ob es ein Problem mit einer Regelung gibt, die nur dann diesen eCall auslöst, wenn der Airbag zur Auslösung gebracht wird.

Wir sollten jetzt auch nicht versessen nach Problemen suchen, die natürlich jede Regelung am Ende in sich trägt. Wir sollten zum Ziel haben, von der Zahl von 28000 Verkehrstoten herunterzukommen und dafür zu sorgen, dass Europas Straßen sicherer werden. Zweifellos gibt es weitere Möglichkeiten, die wir dafür nutzen können. Ich bin der Letzte, der behauptet, dass diese eine Maßnahme der große Fortschritt sein wird. Aber es wird ein wichtiger Schritt sein.

Natürlich gibt es immer noch Probleme im Bereich des Rettungsdienstes, natürlich gibt es immer noch Probleme bei der Erreichbarkeit von 112, aber wir nutzen mit diesem System alles, was technisch möglich ist, um Unfallopfern schnell zu helfen. Ich sehe nun beim besten Willen keine guten Argumente, die dagegen sprechen.

Wir sollten versuchen, jetzt nicht nach Dingen zu suchen, die sich in vielen Gesprächen mit den Datenschutzbehörden, mit den Herstellern als unproblematisch ergeben haben, und sie jetzt erneut zu thematisieren.